Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Bei allen Vorsätzen von Präsident Medwedew, Russland zu modernisieren, sollten wir nicht müde werden darauf hinzuweisen, dass die Modernisierung nicht nur eine technische Frage ist. Bei allem Verständnis dafür, dass Russland die Nanotechnologie entwickeln will und ein Silicon Valley aufbauen möchte die Modernisierung verlangt auch eine aktive und lebendige Zivilgesellschaft, in der sich die kreativen Kräfte frei entfalten können. Eine solche komplette Modernisierungspartnerschaft sollten wir Russland anbieten, und deswegen ist es wichtig, Defizite zu überwinden und Probleme anzusprechen, wie das der Präsident des Europäischen Rates Van Rompuy dankenswerterweise in Rostow und Lady Ashton soeben getan haben.

Es geht um ein Ende der politischen Verfolgung, um Verbesserungen im Strafvollzug, um die Aufklärung des Todes von Sergej Magnizki, um die Freilassung von Michail Chodorkowski und Platon Lebedew, um ein Ende der Gewalt im Nordkaukasus und um die in der russischen Verfassung garantierte Versammlungsfreiheit. Denn die Freiheit nach außen sprich Visafreiheit sollte mit der Freiheit im Inneren Hand in Hand gehen. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Freiheit auch in Russland nicht teilbar sein sollte.